Svojrázne politické správanie bolo vlastné aj lídrom oranžovej revolúcie, prezidentovi Juščenkovi a premiérke Tymošenkovej. Veď nielen na Ukrajine bolo verejným tajomstvom, že skutočnou príčinou plynovej krízy, ktorá nás postihla na začiatku roku 2009 bol spor rodinných klanov premiérky Tymošenkovej a prezidenta Juščenka o ovládnutie ziskov z transportu plynu. Súhlasím s tým, že zneužívanie neopodstatnenej kriminalizácie politických odporcov na potláčanie opozičných síl je neprijateľné. Ale tvrdiť, že žiadny z predstaviteľov Tymošenkovej tímu sa počas ich divokého vládnutia nedopustil žiadneho prešľapu, považujem za veľmi trúfalé. Tymošenkovej garnitúra totiž prehrala voľby práve preto, že jednoduchý ľud sa už nebol ochotný pozerať na rozsiahlu korupciu a rozkrádanie spoločného majetku niektorými štátnymi predstaviteľmi. Preto, ak chceme skutočne pomôcť Ukrajine rozvíjať otvorenú demokratickú spoločnosť, sústreďme sa na systémové odporúčania, ale nehovorme im, že k tým prominentom, ktorí sú možno niektorým z vás sympatickí či blízki sa majú správať inak ako k ostatným podozrivým z trestnej činnosti.